virðulegi forseti ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir fyrirspurnina árið átján hundruð áttatíu og sex voru sett lög sem lögðu það á presta þjóðkirkjunnar að annast skráningu allra barna og nafna þeirra í kirkjubækur árið nítján hundruð fimmtíu og sex var síðan tekið upp nýtt fyrirkomulag almannaskráninga með lögum um þjóðskrá og almannaskráningu nítján hundruð sjötíu og fimm voru síðan sett lög um trúfélög sem tók upp það fyrirkomulag sem nú ríkir í lögum um trúfélög númer hundrað og átta nítján hundruð níutíu og níu segir í annarri málsgrein að barn skuli frá fæðingu talið heyra til sama skráða trúfélags og móðir þess ég bendi á að í þriðju málsgrein sömu greinar segir að það foreldri sem fari með forsjá barns taki ákvörðun um inngöngu þess í eða eða úrsögn úr skráðu trúfélagi ef foreldrar fara saman með forsjá barns taka þeir ákvörðun sameiginlega rétt þykir að taka fram að í mörgum skráðum trúfélögum og í þjóðkirkjunni þarf að fara fram athöfn sem tengist viðkomandi trú eins og til dæmis skírn hjá kristnum söfnuðum sem er undanfari þess að barn eða einstaklingur verði tekinn inn í söfnuð trúfélagsins sú athöfn að merkja við nýfædd börn í þjóðskrá með viðkomandi tákni skráðs trúfélags móður hefur þá í raun ekki gildi hvað trúfélagsaðildina snertir eftir hina trúarlegu athöfn geta foreldrar óskað skráningar barnsins í viðkomandi trúfélag en þar með búið svo um hnútana að sóknargjald fyrir viðkomandi rennur á grundvelli laga um sóknargjöld til trúfélagsins þegar barnið verður sextán ára en þá hefst gjaldskyldan eins og háttvirtur þingmaður benti á hefur jafnréttisstofa veitt umsögn um ákvæði áttundu greinar fyrrnefndra laga um trúfélög frá nítján hundruð níutíu og níu og komist að þeirri niðurstöðu að annmarkar séu á þessu ákvæði eins og þingmaðurinn benti á er það álit jafnréttisstofu að það sé tæpast í samræmi við lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla númer tíu tvö þúsund og átta og bann þeirra við mismunun á grundvelli kyns að móðerni ráði því alfarið í hvaða trúfélag barn sé skráð frá fæðingu kveður jafnréttisstofa löggjafann ekki hafa eftir því sem best verður séð fært rök fyrir því af hverju nauðsynlegt sé að barn sé skráð í sama trúfélag og móðir þess við fæðingu í öðru lagi sé það sem jafnréttisstofa telur mikilvægast í þessu máli að svo sé ekki að sjá að það séu neinir hagsmunir hvorki fyrir nýfætt barn né aðra að barn sé sjálfkrafa skráð í trúfélag hvort sem það fylgir skráningu móður eða föður virðulegi forseti þetta atriði tel ég að þurfi nánari skoðunar við staða barna ræðst að mjög miklu leyti af stöðu móður föður eða beggja nefni ég íslenskan ríkisborgararétt sem dæmi annað dæmi sem ég nefni er að barn á lögheimili þar sem foreldrar þess eiga heima ella hjá því foreldri sem fer með forsjá þess við höfum skuldbundið okkur að alþjóðalögum að hafa hagsmuni barnsins að leiðarljósi og endurspeglast það með ýmsum hætti í íslenskri löggjöf þótt jafnréttissjónarmið séu hér afar mikilvæg hljóta hagsmunir barnsins ætíð að vera í fyrirrúmi hvort það séu hagsmunir barns að vera til dæmis ekki skráð í trúfélag þótt móðir eða faðir séu það tel ég að verði að skoða nánar að þessu sögðu get ég verið því sammála að svo fortakslaus regla sem finna má í annarri málsgrein áttundu grein laga um trúfélög geti verið óheppileg ég tala nú ekki um ef hún þykir brjóta í bága við jafnréttislög því mun ég beita mér fyrir að hafin verði endurskoðun á téðu ákvæði en að það verði gert fyrst og fremst með hagsmuni barnsins að leiðarljósi